virðulegi forseti það liggur á að taka fyrir þessa þingsályktunartillögu það liggur ekki á að slíta viðræðum við evrópusambandið það veitir ekkert af því að þjóðin hafi þótt það séu bara örfáir mánuðir til að ræða þessa skýrslu og taka upplýsta ákvörðun það munar ekkert um það og það er í raun sjálfsagt að hið háa alþingi taki afstöðu til þingsályktunartillögunnar sem fyrst ég held að það sé heppilegast fyrir alla það er vissulega heppilegast fyrir lýðræðið og ég sé enga ástæðu til að draga það eitthvað frekar